virðulegur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktun á þingskjali fimm hundruð sextíu og tvö hvers fyrsti flutningsmaður er háttvirtur þingmaður mörður árnason og ég hef tekið að mér í hans stað að mæla hér fyrir málinu en það lýtur að póstverslun hér í landinu háttvirtur þingmaður er því miður bundinn við skyldustörf á vettvangi evrópuráðsins erlendis háttvirtur þingmaður mörður árnason hefur beitt sér hér fyrir því að teknar væru til athugunar nokkrar úrbætur í skattkerfinu sem lúta að því að láta það fylgja takti tímans ef svo má segja og þróast með nýjum atvinnugreinum þar höfum við þegar gert að lögum tillögur sem byggðu á frumvörpum hans og lutu að rafrænum bókum en það er ný og vaxandi útgáfustarfsemi sem þar er í tengslum við það innleiddum við talsvert víðtækari breytingar raunar sem greiða leið skapandi greinum í því nýja viðskiptaumhverfi og var sannarlega mikið framfaramál í skattamálum hér á landi það sem háttvirtur þingmaður mörður árnason hefur í þessu máli sett á dagskrá er að skipuð verði nefnd er leiti leiða til þess að einfalda og auðvelda póstverslun alla hér er þingmaðurinn líka að fylgja eftir breytingum í verslun og viðskiptum sem orðið hafa á undanförnum árum ekki síst með tilkomu internetsins og þeirri staðreynd að æ auðveldara er að panta sér vörur kannski ekki nægilega sniðið að þessum breyttu viðskiptaháttum það má sannarlega einfalda og auðvelda ekki síst í tilfelli smásendinga gera ódýrara og einfaldara fyrir neytendur og sömuleiðis að skapa þá skilyrði hér fyrir fyrirtæki sem sækja fram í þessu nýja og vaxandi viðskiptaumhverfi að starfa hér og vaxa og dafna ég geri að tillögu minni að að lokinni þessari umræðu muni málið ganga til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar enda hlýtur það að